devo dire che le dichiarazioni del Presidente non possono essere inserite all'ordine del giorno.

Non c'è stata unanimità, la proposta è stata respinta dalla Conferenza dei presidenti.